Frau Präsidentin! Wir haben heute über den EGF gesprochen, und jetzt sind wir bei den Mikrokrediten. Beide Instrumente sind dringend notwendig, um die Auswirkungen der Finanz und Wirtschaftskrise in der EU zu bekämpfen und den europäischen Arbeitsmarkt zu stimulieren. Wir brauchen beide Instrumente, denn nicht jeder und nicht jede sind zum Unternehmer oder zur Unternehmerin berufen. Es darf auch nicht Ziel unserer Beschäftigungspolitik sein, aus ehemals unselbständig Beschäftigten, aus unselbständig Erwerbstätigen aus rein betriebswirtschaftlichen Gründen neue Selbständige zu machen, für die zum Teil viel eher die Bezeichnung Scheinselbständige treffend wäre.

Aber für all jene, die die Herausforderung einer selbständigen Tätigkeit annehmen wollen, müssen auch die Mittel zugänglich gemacht werden, mit denen sie diese Unternehmen gründen oder ausbauen können. Es ist aber und auch hier sind das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten gefordert begleitend darauf zu achten, dass die normale soziale Absicherung weiter gegeben ist.